Monsieur le Président, c'est une souffrance pour nous quand on parle du traité de Lisbonne car ce traité, c'est d'abord une violence, une violence faite à la démocratie, puisqu'il s'est assis sur le non au référendum français. Ce traité, c'est aussi la mise en cause de la souveraineté budgétaire des États, c'est la préférence pour des règles absurdes penser à Berlin, plutôt qu'au bonheur des gens c'est la soumission à l'ordolibéralisme qui ferme la porte, partout en Europe, au progrès social. Et dans sa pratique ce traité aura organisé la mise en cause des services publics, la captation des biens communs, il aura organisé l'austérité sans fin et pris soin de faire de l'Union européenne, un paradis pour les lobbies et pour les évadés fiscaux. Jean Claude Juncker disait qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités.